Hizo visibles a los gitanos en positivo para la literatura, visibles y dignos, reflejando su frágil humanidad. Hacen falta más Garcías Lorcas, y hacen falta debates que no sean a horas invisibles, porque tenemos que compensar.